Discutăm astăzi despre recuperarea activelor pentru țările angajate în Primăvara arabă, la mai bine de doi ani de la începerea transformărilor pe care le a cunoscut vecinătatea sudică. Așa cum a sugerat și comisarul Füle mai devreme, avem implicate, cred, două perspective.

e subliniată importanța economică, financiară, înainte de toate, pentru guvernele din țările Primăverii arabe, care sunt confruntate cu provocarea reconstrucției economice și, din această perspectivă, sigur că recuperarea e văzută ca un mijloc de a pune ceva la temelia reconstrucției. Pe de altă parte, avem cealaltă perspectivă, aș spune eu și mai importantă, perspectiva dreptății și a demnității.

Pe de altă parte, e un proces de lungă durată, e un proces complex, cum de asemenea s a spus mai devreme, ne amintim că în Filipine activele deturnate de Ferdinand Marcos nu au fost recuperate decât după un sfert de secol.

Ce putem face este să cooperăm la nivelul statelor membre oferind asistență tehnică și juridică pentru a grăbi cât se poate de mult procesul.